Grupul PPE susține această amânare și cere ca, până în toamna acestui an, deficiențele semnalate de Curte, în special cele referitoare la auditurile ex post, să fie rezolvate. Așteptăm, de asemenea, rapoartele Comisiei privind cele 3 PPE uri, având în vedere unificarea ARTEMIS cu ENIAC și IMI

S au cerut informații de la toate PPE urile referitoare la contribuțiile partenerilor, precum și la rezultatele practice ale activității de până acum. Sugerez Curții o abordare uniformă privind contribuțiile partenerilor, prin menționarea lor în toate actele de control.